Azért sem szabad csendben maradunk a törvény kapcsán, mert a maffiaként működő orosz állam hatalomgyakorlási eszközei nem állnak meg az orosz határnál, ahogy erre már többen is utaltak. A nyugatellenes dezinformáció már belülről fenyegeti az Európai Uniót. Az eredetileg az ellenséges államok ellen létrehozott törvény ma már a civil szervezeteken és az ellenzéki politikusokon alkalmazzák Oroszország mellett Magyarországon is.

Például ezért telepíti Magyarországra kémbankját, amit Nemzetközi Beruházási Bank álnéven akar eladni, és ezért ömlik a magyar köztévéből az orosz propaganda és a propagandát gyártó orosz hírügynökség így szivárog be.